Na początku chciałbym nadmienić, że od początku tej debaty, od godziny dziewiątej rano jestem tutaj na miejscu i przysłuchuję się wszystkim głosom, wszystkie głosy przyjmuję z szacunkiem, niektóre z rozbawieniem. Co najbardziej mnie rozbawiło? Ano Wasze stwierdzenie zwracam się tutaj do lewej strony sali jak ważne są dla Was głosy obywateli Unii Europejskiej.

Osoba, która najwięcej z nas wszystkich tutaj zebranych uzyskała głosów w bezpośrednich wyborach, była premier rządu polskiego pani Beata Szydło Waszą decyzją, decyzją Waszych rodzin politycznych nie została przewodniczącą komisji. Inny z moich kolegów, profesor Krasnodębski, Waszą decyzją nie został jako przedstawiciel grupy ECR wiceprzewodniczącym Parlamentu Europejskiego.

Warto przypomnieć słowa jednego z nich Przyszłość Europy tak....